Dzisiaj dyskutujemy o tym, co się dzieje w Nigerii, ale w październiku rozmawialiśmy o sytuacji w Egipcie.

Tak, uważam, że w tej kadencji, wzorem poprzedniej kadencji, powinniśmy w Parlamencie Europejskim przeprowadzić debatę na temat sytuacji chrześcijan na świecie.